Ils ne vivent pas, ils survivent, sans avenir et sans aucun espoir.

Et comme le dit un responsable du Fatah, il sert d'excuse aux dirigeants de Gaza pour tout justifier l'économie en ruine et leurs propres erreurs.

Elle doit en même temps garantir la sécurité d'Israël et s'investir pour obtenir la fin du blocus, éventuellement avec un contrôle européen. Elle doit exister enfin comme un acteur majeur parlant d'une seule voix et mettre tous ses moyens de politique budgétaire, commerciale, économique et de développement au service d'un seul objectif, la coexistence à terme de deux États.